Parce que nous avons la chance, ou le défi, de vivre à l'aube d'un changement de civilisation. Pensez y, nous devons assurer les conditions d'une existence digne à tous, pas seulement ici et maintenant, mais aussi ailleurs et pour les générations futures, et cela en tant que tel constitue déjà un défi colossal. Mais en plus de cela, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous devons assurer cela à l'intérieur des limites physiques de la planète.

Notre conviction est que l'Europe peut être un des leaders mondiaux de cette transformation profonde de nos infrastructures, de nos organisations mais aussi, et c'est plus important encore, de notre de manière de produire, de consommer et de vivre. Quant à nous, c'est en étant au nombre de ces leaders que nous assurerons au mieux la compétitivité de l'Union européenne. Ce qui me permet de dire que la compétitivité n'est pas un objectif en tant que tel. Ce que nous poursuivons, c'est de nous mettre en situation de répondre à des défis qui, ne l'oublions pas, menacent l'existence même de l'humanité sur cette planète. Mais nous disons que la compétitivité sera au rendez vous si nous sommes en effet parmi les meilleurs. Beaucoup de choses ont été dites avec lesquelles nous sommes d'accord.

Cela suppose un meilleur alignement entre les différentes politiques de l'Union, un meilleur alignement entre ce qui est fait au niveau de l'Union et ce qui est fait au niveau des États membres. Cela suppose aussi de passer d'une logique, nous semble t il, où la règle générale est le subside et l'exception, le prêt ou le partage de risques, à une logique où on essaie de catalyser l'investissement privé en utilisant les fonds publics. Ce n'est donc pas toujours en donnant de l'argent à fonds perdu que nous faisons cela au mieux. Enfin, il faut oser mettre un terme à un certain nombre de grands éléphants blancs, de projets tels que le projet ITER qui, en fait, consomme une partie substantielle, pensez y, puisqu'on parle de 7 milliards sur 60, de l'argent de la recherche européenne.